Das heißt Bei der Übergangsregelung müssen wir sicherstellen, dass Großbritannien während der Übergangsregelung keine eigenen Handelsabkommen schließt, dass das erhalten bleibt zum Beispiel bei der Frage von regulatorischer Zusammenarbeit oder bei Beihilfen. Außerdem müssen wir anfangen, über einen Handelsvertrag nach der Übergangszeit zu verhandeln, mit den drei Elementen der Frage der Zölle, der Abwicklung von Zöllen und der regulatorischen Kooperation damit wir uns nicht immer weiter auseinander entwickeln werden und auch hinsichtlich der Regeln also Fragen des geistigen Eigentums, der Arbeitnehmerrechte und so weiter.

Ich kann die britische Regierung eigentlich nur auffordern, endlich aus dem Reich der Träumerei auf das Reich der Wirklichkeit zu schauen und in substanzielle Verhandlungen einzutreten!